hæstvirtur forseti málefni aldraðra voru eitt af höfuðáherslumálum allra stjórnmálaflokka í aðdraganda síðustu kosninga þá hvort sem um var að ræða aðbúnað aldraðra eða kjör þessa þjóðfélagshóps aldraðir hafa á undanförnum árum lagt mikla áherslu á það og lögðu áherslu á það í aðdraganda síðustu kosninga

mundu einungis bera tíu prósent skattlagningu líkt og aðrar fjármagnstekjur nú er það svo hæstvirtur forseti að aldraðir hafa á undanförnum áratugum greitt hluta af launum sínum í skyldusparnað sem ætlaður er til efri áranna þessi framlög einstaklinganna ávaxtast eins og gefur að skilja á því tímabili þannig að þegar að töku lífeyris kemur þá er það þannig að vissulega er það svo að hluti af lífeyrissjóðstekjum viðkomandi einstaklings er sá hluti sem viðkomandi hefur lagt fram en kannski ekki síður öll sú ávöxtun sem hefur safnast upp á undanförnum áratugum það er þannig hæstvirtur forseti að margir einstaklingar sem nú eru aldraðir í dag hafa eytt öllum þeim sparnaði sem þeir hafa haft ráð á að setja í í þennan skyldusparnað á meðan aðrir sem nú eru aldraðir hafa á undanförnum árum getað lagt sparifé sitt umfram þennan skyldusparnað inn á bankareikning sem nú ber einungis fjármagnstekjuskattinn þannig að það má í raun og veru segja að þeir einstaklingar sem hafa ekki haft efni á því að leggja aukalega til hliðar í sparnað sem þeir greiða núna fjármagnstekjuskatt af séu í verri málum heldur en þeir sem voru efnaðir á sínum tíma og gátu lagt fjármuni

eins og ég sagði áðan hæstvirtur forseti þá lögðu allir stjórnmálaflokka mikla áherslu á það að bæta kjör aldraðra enda var svigrúm til þess þá samfylkingin lagði það meðal annars til og var eitt af höfuðstefnumálum þess flokks að lífeyrissjóðstekjur yrðu skattlagðar líkt og fjármagnstekjur eða um tíu prósent nú hefði maður haldið að slíkt höfuðáherslumál þess stjórnmálaflokks hefði átt að rata inn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sem það gerði því miður ekki en því hef ég beint fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra hvort ráðherra hyggist beita sér fyrir því að skattur á lífeyrissjóðstekjur verði tíu prósent rétt eins og samfylkingin lagði til í aðdraganda síðustu kosninga